og í sjálfu sér varð ég ekkert hissa á þessari töflu eða þessari skrautlegu mynd nema að hún var ögn þéttriðnari en ég gat ímyndað mér áður en skýrslan kom fram en ég hafði alveg ímyndað mér að þetta væri ansi þéttriðið þá er það spurningin mín til háttvirts þingmanns hvaða úrbætur sér hann í þessu það vill svo til að ég hef flutt frumvarp um gagnsæ hlutafélög þar sem ég reyni að laga þetta með öllum mætti vegna þess að ég tel mig hafa sýnt fram á í fylgiriti eins með því frumvarpi sem liggur hér á borðum þingmanna eða í tölvum að það er galli í hlutabréfaforminu sjálfu ekki þegar einstaklingur kaupir hlut til þess að taka einhverja áhættu sína í atvinnurekstri heldur þegar hlutafélög fara að stofna og eiga í öðrum hlutafélögum og svo aftur og aftur og aftur kannski tuttugu þrjátíu fjörutíu sinnum þetta dreifist út og suður með lánveitingum inn á milli sum félög eru í rekstri og önnur ekki og svo framvegis ég sé enga lausn á þessu öðruvísi en að menn setji mjög sterkar kvaðir á hlutabréfaformið sem felst í því að búa til gagnsæ hlutafélög þetta er alþjóðlegt vandamál þetta er ekki íslenskt vandamál þetta er um allan heim þess vegna sagði ég í gær að það væri svo mikilvægt að heimurinn mundi læra að af íslendingum því að hérna brotnaði undiraldan sem